La prima, mentre i curdi morivano combattendo Daesh, l'Europa stava sul divano a guardare la televisione, e adesso si dice anche preoccupata per il ritorno dei foreign fighters che ha allevato a casa propria. Secondo, negli anni in cui la Turchia si trasformava da nazione laica in sultanato islamico, l'Europa dava 58 miliardi di euro per favorire la sua adesione all'Unione europea. Terzo, la minaccia di Erdogan di scatenare la bomba profughi è figlia della decisione dell'Unione europea di dare in appalto la gestione delle proprie frontiere alla Turchia e questo appalto è costato sei miliardi di euro, non uno sforzo generoso come detto dal commissario Stylianides poco fa. Quindi, in conclusione, bene le sanzioni selettive ad Erdogan e alla sua cricca, ma soprattutto, stop all'adesione della Turchia all'Unione europea.